Hvala. Jaz bi samo, kolega Horvat, jaz nisem rekla, da vi ta zakon vlagate še enkrat, kot ste me verjetno narobe razumeli. Jaz sem rekla, da ta ukrep uvajate še enkrat, pa se je izkazalo, da so bili problemi, pa da ni bil okej, pa ponavljate eno ta isto.